Sur la question des OGM, dans cet accord, on semble dire qu'il y aurait un forum de coopération entre les autorités canadiennes et les autorités européennes, y compris pour que les législations européennes en matière d'OGM ne viennent pas remettre en cause les perspectives d'échanges. Nous considérons que les marchés publics ne doivent pas simplement être vus comme des outils commerciaux mais comme des outils d'aide, notamment aux entreprises locales. Puis, il y a évidemment cette question ISDS. Vous voyez que de plus en plus de gouvernements et de membres de ce Parlement s'y opposent parce qu'ils considèrent que c'est une remise en cause de leur capacité à décider démocratiquement. J'entends bien que le gouvernement allemand essaie de faire modifier cet ISDS, notamment sur la question de la restructuration des dettes ou des banques. Nous, cela ne nous suffira pas au Parlement européen et j'espère que les groupes qui s'expriment aujourd'hui contre l'ISDS se maintiendront dans les semaines qui viennent.